Mogę tylko powiedzieć, że w Parlamencie, i tym, i we wszystkich innych parlamentach, a także w większości instytucji i firm, również prywatnych, istnieją komisje, procedury, które mogą pomóc w przypadkach molestowania. Problem polega na tym, że to jest zjawisko ukryte i że te przypadki nie są zgłaszane, ponieważ istnieje powszechna społeczna zgoda na to, żeby to zjawisko pozostawało ukryte.